virðulegur forseti ég heyri að forseti hringir inn til atkvæðagreiðslu sú afstaða liggur auðvitað fyrir af okkar hálfu að fundur megi vel standa til miðnættis þó að hitt sé óhæfilegt að þingmenn séu að tala um sjálf fjárlög íslenska ríkisins að næturlagi ég vil bara árétta að fjármálaráðherra lýsti því yfir í morgun að við ættum enn eftir að ræða meginatriðin sem varða fjárlögin og þess vegna er full efnisleg ástæða til að fara vel í þetta hér í dag og sömuleiðis að ef einhverjar ræður þingmanna samfylkingarinnar verða fluttar eftir miðnætti verða þær endurfluttar hér í dagsbirtu enda eiga þær fullt erindi við daginn og nægur tími og réttur til að taka þannig til máls ég sé ekki ástæðu til að þráast við að reyna að koma viti fyrir meiri hlutann og knýja fram breytingar á þessu á atkvæðagreiðslu og geri ekki sérstaka kröfu um atkvæðagreiðslu af þessu tilefni